Panie Przewodniczący! Obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest zwracać szczególną uwagę na wszystkie przypadki, w których dochodzi do łamania podstawowych wolności i praw człowieka. Dzisiaj kolejny już raz na tej sali zajmujemy się problemem łamania praw przez władze Bahrajnu. Władze Bahrajnu ciągle stosują przemoc i prześladowania wobec swoich obywateli, którzy domagają się wprowadzenia demokratycznych reform. Dowodem tego jest niedawny wyrok najwyższego sądu apelacyjnego w Bahrajnie, który utrzymał w mocy wyroki, także te skazujące na dożywocie, wydane wobec przywódców prodemokratycznych protestów z 2011 r. Dlatego, uznając, że naszym obowiązkiem jest piętnowanie wszelkich form dyskryminacji i aktów bezprawia godzących w wolność i życie ludzkie, apeluję do Komisji, by wspierała działania zmierzające do uwolnienia więźniów walczących o demokrację w Bahrajnie.